Hatékony lebonyolításuk jelentős mértékben hozzájárulhat a beruházások fellendítéséhez és az európai gazdasági válság leküzdéséhez. Fontos a közbeszerzések hatékony és szociális szempontból fenntartható odaítélése. A szociális munkajog, valamint a környezetvédelmi jog terén betartandó kötelezettségek elmulasztását kizárási oknak kell tekinteni. A legalacsonyabb ár fogalmát végleg törölni kell, és helyette a gazdaságilag legelőnyösebb árajánlat fogalmát kell használni.

Szükségszerű a felelősség elvének bevezetése az alvállalkozási lánc egészében, az alapvető jogok, a munkavállalók egészsége és biztonsága, valamint a hatályos munkajogi rendelkezések betartása érdekében. Cél az egyszerűbb közbeszerzés!